Señora Presidenta, Europa necesita convertir, señor Barroso, en hechos las buenas intenciones, y es un hecho también reconocer el liderazgo que se le debe a la Presidencia permanente de la Unión, porque su titular ha tenido un papel decisivo en el acuerdo sobre la supervisión financiera, y ése es el camino para que los Estados acuerden estrategias en economía y política exterior, que solo son eficaces con una posición común si no, seguiremos perdiendo posiciones y visibilidad internacional tanto en el ámbito de la paz y la seguridad como en materia económica y social.